Elnök Asszony! A béke, és az európai alapértékek szavatolására létrejött Európai Uniónak napjainkban számos kihívásra kell választ adnia. Ennek ellenére több ország szeretne tagja lenni ennek a közösségnek, mely demokratikus fejlődést indukál, de kötelezettségekkel is jár. Ezt az értékközösséget választotta Ukrajna is, melynek része a 12 ban magyar lakosú Kárpátalja, ahol bevett a különböző nemzetiségek együttélése. Az országban jelenlévő szélsőjobboldali szervezetek megnyilvánulásai azonban veszélyeztetik a békés együttélést, nyugalmat. Hol a magyar emlékhelyeket rongálják meg, hol pedig félelemkeltő felvonulásokat tartanak, mint március 13 án is, amikor a megyeszékhely, Ungvár utcáin zajló fáklyás felvonulások során magyarellenes szavakat skandáltak. Ez a magyarok méltóságát, és az európai értékeket mélyen megsértő megmozdulás ellentétes Ukrajna alkotmányával, valamint az ország nemzetközi egyezményekben vállalt kötelezettségeivel. Az esemény után írásos választ igénylő kérdésem nyomán a külügyi főképviselő biztosított arról, hogy az emberi jogokat, illetve a nemzeti kisebbségekhez tartozók jogait is alapvetően védi az EU és Ukrajna közötti társulási megállapodás, és az EU ukrán emberi jogi ülés keretén belül fognak erről az esetről tárgyalni.